Panie Przewodniczący! Ja również chciałbym pogratulować sprawozdania i zwrócić uwagę na kilka elementów, które są istotne w całej Unii Europejskiej. Otóż dotychczas nie mamy rozwiązanego problemu związanego z segregacją odpadów i tak jak niektóre gminy sobie z tym poradziły, tak bardzo wiele regionów, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej,

Bez dobrej segregacji nie ma możliwości dobrego wykorzystania bioodpadów, a tu o tym już była mowa istnieje wiele możliwości. Myślę tutaj przede wszystkim o biogazowniach. I to są projekty, które absolutnie powinny być rozwijane w całej Unii Europejskiej i wspierane przez fundusze, zarówno te fundusze na szczeblu regionalnym, ale też biogazownie na szczeblu bardzo lokalnym gdyż produkcja prądu i dystrybucja z gazowni jest o wiele bardziej ekonomiczna niż z innych źródeł.